Frau Präsidentin! Ja, wenn wir ein Klimagesetz machen, dann müssen wir das auch richtig tun. Dazu gehört, dass wir an keiner Stelle zulassen, dass Gas in dieses Gesetz hineinkommt, dass wir auf Gas setzen. Worauf wir setzen müssen, das sind Erneuerbare, und zwar durchgängig. Denn Gas ist keine Brückentechnologie, sondern Investition in fossile Energieträger. Ganz ehrlich Gas ist ungefähr so klimafreundlich wie beispielsweise Cola light gesund ist. Methan Emissionen, CO2 Emissionen dafür steht Gas, und Cola light ist ein Risiko für Diabetes.

Machen wir es doch deutlich Wir brauchen konsequente, mutige Schritte für den Klimaschutz. Wir brauchen echte Energieeffizienzmethoden in unseren Häusern, in allen Gebäuden. Wir brauchen starke Infrastruktur für Erneuerbare, und vor allem brauchen wir auch Bekämpfung von Energiearmut. Was wir auch machen müssen, ist, aufhören, von Technologieneutralität zu reden, damit fossile Energieträger eben nicht mehr begünstigt werden. Eines steht doch auch fest, das sehen wir doch bei diesem Gesetz Der Markt richtet eben nicht alles allein, und schon gar nicht, wenn es um Klimaneutralität geht.